Je propose que nous lui appliquions un principe que nous avons appliqué à toutes les personnes et entreprises qui ont refusé de coopérer avec le Parlement européen, avec certaines de ses commissions et certains de ses groupes. Ce principe consiste à déclarer l'intéressé persona non grata dans les locaux du Parlement et à considérer que, puisqu'il ne veut pas venir en plénière, il ne sera plus jamais admis à aucune réunion du Parlement européen. Je pense que c'est la moindre des réponses que nous pourrions apporter.